hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um rannsókn samgönguslysa með frumvarpi þessu eru lög um rannsókn sjóslysa númer sextíu og átta tvö þúsund lög um rannsókn flugslysa númer þrjátíu og fimm tvö þúsund og lög um rannsóknarnefnd umferðarslysa númer tuttugu og fjögur tvö þúsund og fimm sameinuð í heildstæða löggjöf um slysarannsóknir í samgöngum gert er ráð fyrir að nefndirnar þrjár sem kveðið er á um í lögunum verði sameinaðar í eina sjö manna rannsóknarnefnd samgönguslysa og heyri undir innanríkisráðherra ég vísa til þess að frumvarpið hefur áður verið lagt fram talað hefur verið fyrir því ég vísa í greinargerð sem fylgir frumvarpinu ég legg til að því verði að lokinni umræðunni vísað til annarrar umræðu og